Les combats et les bombardements sont incessants à la frontière, et ces deux pays, qui ont tout pour prospérer, sont en train de gaspiller leurs ressources dans un conflit sans issue qui ne fait qu'ajouter de la tension dans une région d'Afrique qui n'en manque déjà pas. Il est temps que Khartoum et Djouba se conforment aux résolutions de l'Union africaine et des Nations unies, mettent fin aux hostilités et reprennent les négociations sans conditions. Les deux nouveaux pays s'étaient engagés devant leurs tuteurs internationaux à régler les questions laissées en suspens démarcation des 20 de frontière restant à tracer, statut des sudistes résidant au nord et des nordistes résidant au sud et, surtout, partage des ressources pétrolières.

Si le dialogue ne reprend pas rapidement entre Khartoum et Djouba, il sera indispensable que les Nations unies fassent pression et prennent des sanctions. Je note que la Chine, dans cette affaire, a décidé de prendre ses responsabilités. Tant mieux! Mais il faut c'est indispensable que l'Union européenne continue d'affirmer sa position et sa présence politique. Notre position équilibrée est la bonne. Faisons la entendre avec davantage de force et avec une meilleure lisibilité et, surtout je le dis au SEAE, mais il le sait bien n'oublions pas le conflit et le drame du Darfour.